Dziękujemy pani komisarz za te wyjaśnienia, rzeczywiście były dla nas bardzo ważne. To są pewne deklaracje, które złożyły przed chwilą Rada i Komisja Europejska w związku z naszymi oczekiwaniami co do przyszłego mandatu negocjacyjnego, a także co do informowania Parlamentu. Proszę państwa, w naszym działaniu jest również inny ważny element Parlament Europejski stał się współodpowiedzialny za ustawodawstwo europejskie.

Jesteśmy bezpośrednio wybranymi członkami Parlamentu Europejskiego.